Am votat în favoarea acestui raport, deoarece uniunea economică și monetară trebuie să ducă la o creștere durabilă și la un nivel ridicat al ocupării forței de muncă.

Majoritatea statelor membre se confruntă cu o situație economică dificilă și, tocmai de aceea, este nevoie de o decizie urgentă în ceea ce privește viitorul și direcția în care va continua să meargă Uniunea. Avem nevoie de un climat bun pentru antreprenori și pentru investiții, iar crearea de locuri de muncă și asigurarea unor condiții decente reprezintă un punct de bază în depășirea problemelor actuale. Europa trebuie să se îndrepte către o federație democratică de state naționale, care să poată formula o politică economică coerentă și o politică externă relevantă pe scena internațională.